Dat duale mediamodel heeft in de meeste lidstaten van de Europese Unie bewezen dat het de beste garanties biedt op het vlak van mediapluralisme, op het vlak van onafhankelijke redacties, en ook op het vlak van persvrijheid in het algemeen. Maar helaas staat dat model zwaar onder druk in de Europese Unie.

Die komt door de zware besparingen waarmee de bevoegde overheden, nationaal of regionaal, worden geconfronteerd, maar ook grote druk vanuit de private mediabedrijven op de publieke omroepen. Zij beschouwen de publieke omroepen als zijnde vertegenwoordigers van oneerlijke concurrentie, met name op het internet. Deze globale situatie heeft tot gevolg dat de openbare omroep in een aantal lidstaten van de Europese Unie zowaar moeite heeft om het hoofd boven water te houden.

Daarbij inbegrepen is een duidelijk omschreven opdracht en een financiering voor de openbare omroep. Een langetermijnfinanciering is belangrijk. Het is tijd dat wij als Europees Parlement alle 27 lidstaten eraan herinneren dat zij die afspraken destijds gemaakt hebben, en dat ze die ook moeten nakomen. Een ander punt het pluralisme in de media en de persvrijheid in het algemeen, is een wezenlijk onderdeel van onze democratie. Daarom willen we ook de zogenaamde monitor voor

Sommige collega's in de politiek, en met name in de nationale politiek en ook in de media, lijken te vergeten dat vorig jaar klare afspraken zijn gemaakt over activiteiten van de openbare omroep, en het is belangrijk dat die worden gerespecteerd.

Ik denk dat we niet langer aan de zijlijn mogen blijven staan, anders worden we op een gegeven moment wakker om vast te stellen dat Google en YouTube en ook Apple ons medialandschap hebben overgenomen.